Ik heb meegewerkt aan verslagen over de kritische infrastructuur op het internet in Europa.

Als je ziet wat zo'n land investeert in hun cyber security in hun weerbaarheid, en je dan daar tegenover zet wat wij in Europa doen, dan moeten we nog de zesde versnelling vinden.

Een heel concreet punt, wat ook is genoemd door de commissaris de check die nu wordt toegepast op een aantal van onze grote platforms zou verplicht moeten zijn.